að lögum mun það koma í stað núgildandi laga um bjargráðasjóð númer hundrað fjörutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm með síðari breytingum með frumvarpinu er lagt til að bjargráðasjóður starfi áfram að miklu leyti í óbreyttri mynd þó með þeirri meginbreytingu að sveitarfélögin hætta aðkomu að sjóðnum og fá greiddan út eignarhluta sinn þá er í atriði fjórar til bráðabirgða ákaflega merkileg heimild til að bjargráðasjóður geti á árinu tvö þúsund og níu veitt bændum stuðning til að draga úr hættu á uppskerubresti sem geti leitt af sér óæskilegan samdrátt í búvöruframleiðslu bjargráðasjóður á sér langa sögu hann var settur á fót með lögum númer þrjátíu og fimm nítján hundruð og þrettán í þeim tilgangi að koma til hjálpar landsmönnum í hallæri eða til að afstýra því á þeim tíma gátu búfjárfellir og önnur áföll í landbúnaði haft í för með sér mjög alvarlegar afleiðingar fyrir íbúa sveitarfélaganna var stjórn sjóðsins meðal annars falið það hlutverk að hafa vakandi auga að afstýra hallæri margt hefur hins vegar breyst í landbúnaði og okkar samfélagi síðan þá hlutverk sjóðsins hefur enda tekið verulegum breytingum frá stofnun hans í dag eru sveitarfélögin og aðrir opinberir aðilar betur í stakk búin til að mæta áföllum sem dunið geta á landsmönnum frá einum tíma til annars því hafa verið uppi umræður um hvert eigi að vera hlutverk sjóðsins í dag og hverjir eigi að annast verkefni hans meðal annars hafa sveitarfélögin sem einn af eigendum sjóðsins lagt áherslu á að þátttöku þeirra í starfsemi verðbréfasjóðs verði lögð af á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og átta var lagt fram á alþingi frumvarp til laga m brottfall núgildandi laga um brottfall núgildandi laga um bjargráðasjóð markmið frumvarpsins var að leggja niður bjargráðasjóð og skipta hreinum eignum sjóðsins milli eigenda hans það er ríkisins sveitarfélaganna og bændasamtaka íslands fyrirkomulagi í tryggingamálum landbúnaðarins yrði hins vegar vísað til umræðu á vettvangi bændasamtaka íslands og sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytisins málið hlaut ekki framgang á alþingi og í framhaldi af því var ákveðið að fara yfir efnisatriði frumvarpsins á nýjan leik einkum vegna ábendinga og athugasemda frá bændasamtökum íslands niðurstaða af þessum viðræðum endurspeglast í þessu frumvarpi sem hér er lagt felur í sér sátt um það milli núverandi eigenda sjóðsins að bjargráðasjóður starfi áfram en án sveitarfélaganna sjóðurinn verði eftir þessa breytingu sameign ríkis og bændasamtaka íslands ekki eru gerðar grundvallarbreytingar á öðrum ákvæðum sjóðsins en hvað þetta varðar í ákvæði tvö til bráðabirgða er lagt til að frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og níu falli niður skylda sveitarfélaga til að greiða framlag í sjóðinn í þessu felst að jöfnunarsjóður sveitarfélaga innheimtir ekki hjá sveitarfélögunum framlag þeirra í sjóðinn vegna ársins tvö þúsund og níu verði frumvarp þetta að lögum aðrir tekjustofnar haldast óbreyttir samanber fimmtu grein frumvarpsins en við bætist stafliður sem gerir ráð fyrir að sjóðurinn geti haft aðrar tekjur en greiðslur af búnaðargjaldi framlög ríkissjóðs og vaxtatekjur hvað ríkissjóð varðar felst ákvæði um að framlag ríkissjóðs geti numið allt að áttatíu milljónir króna á ári eftir því sem nánar er kveðið á um í fjárlögum óbreytt síðustu árin hafa tíu milljónir króna runnið til bjargráðasjóðs úr ríkissjóði nettóeign bjargráðasjóðs í árslok tvö þúsund og sjö var samkvæmt ársreikningi sex hundruð fimmtíu og níu komma þremur milljónum króna ef sjóðnum yrði skipt upp miðað við þær forsendur næmi þriðjungshluti sveitarfélaganna tvö hundruð og nítján komma sjö milljónir króna miðað við drög að ársreikningi sjóðsins tvö þúsund og átta er nettóeign hins vegar komin í um sjö hundruð sextíu milljónir gera má ráð fyrir að nokkra mánuði taki að ljúka uppgjöri á eignum og skuldbindingum sjóðsins og afgreiða umsamdar umsóknir sveitarfélaganna miðað við þær forsendur sem frumvarpið gerir ráð fyrir yrði þá endanlega ljóst hver hlutur sveitarfélaganna yrði ákvæði frumvarpsins gera ráð fyrir að hlutverk sveitarfélaganna renni til sambands íslenskum sveitarfélaga og sambandið noti þá eignarhlutdeild meðal annars til að kaupa fimmtán prósenta hlutdeild bjargráðasjóð í fimmtu hæð húseignarinnar að borgartúni þrjátíu í reykjavík sem metin er í ársreikningi tvö þúsund og sjö á tæpar tuttugu og fjórar milljónir króna og til að mæta áhrifum á lífeyrisskuldbindingum bjargráðasjóðs sem sambandið yfirtæki samtals næmu þær skuldbindingar rúmlega fimmtíu milljónir króna í árslok tvö þúsund og sjö gert er ráð fyrir að uppgjör sjóðsins verði lokið fyrir árslok tvö þúsund og níu og mun þá liggja fyrir eigin fé bjargráðasjóðs eftir þessa breytingu verður við það uppgjör tekið tillit til innsendra umsókna á árinu tvö þúsund og níu og annarra skuldbindinga sjóðsins svo sem lífeyrisskuldbindinga vegna starfsmanna lagt er til að stjórn sjóðsins verði falið að stýra því uppgjöri og er gert ráð fyrir að kostnaður við uppgjörið þar á meðal vegna nauðsynlegrar sérfræðivinnu greiðist af sjóðnum hæstvirtur forseti eins og áður sagði er gert ráð fyrir því í sérstöku bráðabirgðaákvæði að stjórn sjóðsins hafi heimild á árinu tvö þúsund og níu til að veita bændum stuðning til að draga úr hættu á uppskerubresti sem gæti leitt af sér óæskilegan samdrátt í búvöruframleiðslu þessi tillaga er sett fram í samræmi við umræður sem fóru fram á búnaðarþingi í síðustu viku vegna hins alvarlega ástands nú um mundir í íslensku efnahagslífi eru uppi blikur á lofti varðandi áburðarkaup bænda í vor og eru miklar líkur á því að hækkandi áburðarverð og lausafjárskortur leiði til þess að fjöldi bænda hafi ekki bolmagn til þess að fjármagna áburðarkaup áætlað er að aukinn kostnaður við bændur vegna áburðarkaupa á árinu tvö þúsund og níu miðað við árið á undan geti numið um sjö hundruð milljóna króna er það mat bændasamtaka íslands að fyrirsjáanlegt sé að skortur geti orðið á búvöruframleiðslu af þessum sökum og hefur sú ósk því komið frá samtökunum að bjargráðasjóði verði heimilað að ráðstafa fé á árinu tvö þúsund og níu vegna þessara sérstöku aðstæðna til að minnka líkur á uppskerubresti sem leiða mundi til samdráttar í búvöruframleiðslu bráðabirgðaákvæðið gerir ráð fyrir því að stjórn bjargráðasjóðs setji nánari reglur um þessa sérstöku ráðstöfun úr almennri deild sjóðsins svo sem sem skilyrði fyrir úthlutun og hve hárri fjárhæð skuli varið til verkefnisins það skilyrði er þó sett að stjórnin skuli gæta þess að greiðslur á þessum grunni skerði ekki hlut sveitarfélaganna í uppgjöri samkvæmt ákvæðum fyrstu og tvö til bráðabirgða virðulegi forseti þetta ákvæði sem hér er sett inn varðandi þetta bráðabirgðaákvæði gagnvart áburðarkaupum hjá bændum er ákaflega merkilegt atriði sem sett er inn og eins og ég gat um í upphafi ræðu minnar þá er það merkilegt tilefni og verkefni sem sjóðurinn hafði á upphafsárum sínum þegar lögin voru sett árið nítján hundruð og þrettán talað um hallærishættu og að veita landsstjórninni lið til allra framkvæmda sem miðuðu að því að afstýra hallæri þetta ákvæði sem þarna er inni verður vonandi notað og nýtist bændum vonandi vel það er styrkir til áburðarkaupa þar að auki vil ég bæta við virðulegi forseti af því að ég hef ekki haft tækifæri til þess áður á hinu háa alþingi að nefna eitt atriði til viðbótar sem kemur bændum og fólki í dreifbýli ákaflega vel og það er nýlegur samningur sem ríkisstjórnin samþykkti að gera við símann út af háhraðanettengingum til þeirra sem ekki hafa það nú sá samningur gerir ráð fyrir að á næstu átján mánuðum verði háhraðanettengingum og háhraðanetþjónustu komið til um átján hundruð sveitabæja á landinu og þetta á að gerast á ekki lengri tíma en átján mánuðum virðulegur forseti þetta vildi ég segja hér vegna þess að þetta er ákaflega mikilvægt atriði baráttumál sem lengi hefur verið unnið eftir

og þeirri vinnu sem leiddi til þess að samningur var loks undirritaður við símann og er ég sannfærður um að við vorum að fá miklu betri tæknilausnir boðnar áfram heldur en ef við hefðum boðið þetta fram fyrir einu og hálfu eða einu ári síðan þannig er þróunin í þessu virðulegi forseti það má segja að þetta sé ákveðin gleðistund að geta flutt annars vegar þetta frumvarp með þessu ákvæði til bráðabirgða um áburðarkaup til bænda og líka að segja frá því að fá tækifæri til þess á hinu háa alþingi að nefna þetta atriði hvað varðar háhraðatengingarnar vegna þess að þarna er miklu baráttumáli og jafnréttismáli loksins siglt í höfn og má segja að betra er seint en aldrei og vonandi gengur þetta verkefni það vel fram að það taki ekki einu sinni átján mánuði eins og ég hef heyrt fulltrúa símans tala um en það er rétt að minnast líka á það virðulegi forseti að þetta var mjög tæpt með þennan samning tilboðin voru opnuð og síðan kom efnahagshrunið og það hefur oft verið rætt við mig af forsvarsmönnum þeirra sem buðu að það væri ekki hægt að standa við þetta tilboð það mundi ekki takast að gera það en alltaf tókst okkur að halda lífi í verkefninu sem endaði með þessum samningi og fyrir það vil ég héðan úr ræðustól þakka viðsemjendum okkar alveg sérstaklega fyrir vegna þess að það var ánægjulegt að geta eins og ég sagði áður siglt þessu í höfn og látið þetta verða að